Vielen Dank erst einmal an die Berichterstatterin und an die Schattenberichterstatter für die hervorragende Arbeit. Eine gute Arzneimittelüberwachung schützt die europäischen Bürger, und gleichzeitig stärken wir auch den mündigen Patienten. Zwei Punkte liegen mir ganz besonders am Herzen die Arzneimittelsicherheitsportale und der Beipackzettel. Die positive Nachricht ist Wir bekommen mit diesem Beschluss morgen Arzneimittelsicherheitsportale in allen Mitgliedstaaten, auf denen die genehmigten Beipackzettel und weitere Informationen veröffentlicht werden müssen.

Denn in vielen Mitgliedstaaten darf der Beipackzettel nicht ins Netz gestellt werden. Das entspricht aber nicht der Lebensrealität vieler Bürgerinnen und Bürger, die von ihrem Recht auf Personenfreizügigkeit Gebrauch machen. Nun können sie bald in ganz Europa Beipackzettel in ihrer Muttersprache aus dem Netz herunterladen.